36 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, zabito w Polsce rodzącą się dopiero demokrację, wprowadzono stan wojenny. Minęły lata i w 1989 roku powróciliśmy na drogę budowania demokracji i państwa prawnego.

Także w tym okresie i inne państwa w Europie zaczęły budować demokrację, rozwijać społeczeństwo obywatelskie, szanować prawa człowieka. Niestety, wydaje się, że znów w wielu miejscach na świecie mamy odwrót od tych wspaniałych idei. Rośnie liczba represyjnych rządów, represyjnego prawa, braku szacunku jednych dla innych, braku szacunku dla praw człowieka oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli więc chcemy w przyszłości być ambasadorem demokracji i praw człowieka na całym świecie, musimy poradzić sobie z tymi problemami także i u siebie.